Hvala lepa, gospa podpredsednica. Danes sprejemamo interventni Zakon o odstrelu divjih zveri. Vemo, da se je število volkov in medvedov bistveno povečalo, tako da že zahajajo v vasi med ljudi. Tako bomo danes na podlagi tega zakona omogočili, da bo izveden strokovni odvzem do dvesto medvedov in enajstih volkov. Volk in človek, medved in človek lahko sobivata ločeno. Vsak na svojem teritoriju. Ko pa ta postane premajhen, začneta posegati v teritorij drugega. Tako se danes dogaja, da zveri posegajo v življenjski prostor človeka in to se dogaja predvsem na Kočevskem in Notranjskem. Postopki upravljanja z zvermi so različni. Od mehkih ukrepov pa vse do dokončnega odvzema. Zame je pomembno, da vsi ti postopki temeljijo na dognanjih in odločitvah stroke. Še bolj pa je pomembno, da bo strokovno utemeljene odločitve mogoče izvesti takrat , ko bo to potrebno. Torej, ko je potrebno odvzeti zveri, jih odvzeti, ko jih potrebno zaščititi pa zaščititi. In zato je za mene zelo pomembno, da imamo na voljo debirokratizirane postopke. In, torej, ne gre za neko težko nerešljivo vprašanje. Gre za vprašanje, kako bomo učinkovito varovali javni interes skupnosti, ki bo omogočal in zagotovil nemoteno sobivanje človeka in zveri na način, da ne bosta posegala v prostor drugega . Oba ministra za okolje in prostor ter za kmetijstvo sta pojasnila in naštela številne ukrepe, ki jih ministrstvi izvajata in so bili izvedeni pred odločitvijo za odvzem živali. Mednje sodijo tudi inženirski ukrepi na infrastrukturi. Tako na naših številnih odsekih avtocest zasledimo sonaravne, urejene podhode in nadhode za živali, tako imenovane ikvadukte. Te načrtujemo in izvajamo tudi pri aktivnih projektih. In ti so še posebej primerni za prehod zveri, živali in ohranjanje njihovega življenjskega prostora brez ogrožanja varnosti ljudi. To je za mene kot gradbenega inženirja zelo pomembno . Številne tovrstne ukrepe pa izvajamo tudi z EU sredstvi, za kar za njihovo črpanje pa so potrebni projekti, kar pospešuje tudi razvoj inženirske in okoljske stroke. Dovolite, da podarim, da zelo pozdravljam zavezo obeh ministrstev, da bosta preventivne omilitvene ukrepe izvajali tudi v prihodnje, zato bomo interventni zakon v naši poslanski skupini tudi podprli . Hvala lepa.